Frau Präsidentin! Russland ist wohl ein wichtiger, aber sehr schwieriger Partner für die Europäische Union. Der WTO Beitritt ist für Russland sicher sehr wichtig.